Ich möchte noch einmal auf die Vereinbarung hinweisen, die das Europäische Parlament mit der Hohen Beauftragten Vizepräsidentin der Kommission getroffen hat. Wir haben dort erreicht, dass auch ein Kommissar auch in Fragen von gemischter Bedeutung hier für sie voll und ganz auch in ihrer Kapazität als Vorsitzende des Außenministerrates reden kann.

Damit führen wir nicht wieder den Doppelhut Rat hier ein.